Frau Präsidentin! Das Europäische Klimagesetz laut Kommission das Herzstück einer man nennt es inzwischen ganz schamfrei beim Namen kompletten Transformation nicht nur unserer Wirtschaft, sondern unserer gesamten Gesellschaft. In Zukunft darf kein Gesetz erlassen werden ohne vorherige Prüfung, ob es sich nicht vielleicht im Widerspruch zu eben jenem Klimagesetz befände. Sogar rückwirkend sollen bereits bestehende Verordnungen geprüft und gegebenenfalls verändert werden. Dieses Gesetz ist das Mutterkorn aller Gesetze vergiftend und schaurig grün diktatorisch.

Koste es, was es wolle. Und das darf man hier wörtlich nehmen. Letztes Jahr stand im Kleingedruckten der Kommission, dass 40 Reduktion jährliche Mehrkosten von 260 Milliarden Euro für die nächsten zehn Jahre bedeuten. Nun heißt es, dass weitere, zusätzliche 350 Milliarden Euro jährlich für dieses grüne Diktat notwendig sind jährlich 610 Milliarden Euro. Derweilen bröckeln, nein, brechen die Jobs zu Zehntausenden in der deutschen Schlüsseltechnologie, der Automobilbranche und ihren Zuliefererbetrieben, weg. Ich bin gespannt, ob das die grünen CDU CSU Abgeordneten der EVP Fraktion kümmert. Als gäbe es weder Chemie noch Physik, schwafelt man von der Verbesserung der Luftqualität bei Treibhausgasreduktion und verschweigt, dass es gewaltig stinkt unter dem angeblich CO2 freien Mantel der erneuerbaren Energien, nicht nur, wenn es um die katastrophalen Abbaubedingungen weit weg von Lithium, Kobalt, Mangan und Co.